Myślę, że trzeba spojrzeć szerzej, trzeba spojrzeć na szereg aktów terrorystycznych, które miały miejsce w Indiach, także w Dżammu i Kaszmirze.